Lep pozdrav! Hvala za besedo. ustava določa, da država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. Pa me zanima, kako si minister razlaga ta člen ustave. V ustavi nikjer ne piše, da mora Slovenija zagotavljati primerno stanovanje tujcem, pa vendarle Slovenija hitreje zagotavlja primerna stanovanja ilegalnim migrantom. Za vsakega od teh se vedno najde prostor v azilnem domu, medtem ko jih vedno primanjkuje za študente v študentskih domovih. RTV Slovenija je junija letos poročala, da vlada načrtuje sto devet milijonov evrov vreden projekt novega megazapora v Dobrunjah in prenove ženskega na Igu, torej imamo tudi denar za tiste, ki so storili najtežja kazniva dejanja. Stanovanj oziroma bivalnih enot je v Sloveniji dovolj, še vedno ostajajo številna prazna, pa tudi velike hiše z enim upokojencem. Bolj kot v pomanjkanju stanovanjskih enot je problem v financiranju lastnega stanovanja, pogoji za za pridobitev javnih neprofitnih stanovanj so tako zelo strogi, da nobeden Slovenec ne dobi stanovanja, kdor dela, četudi za minimalno plačo je takoj prebogat za neprofitno stanovanje. Torej je edina možnost, da Slovenci sami poskrbimo za svoja stanovanja. Ena možnost je izgradnja v lastni režiji in to dobesedno, če ti pomaga sosed, finančna uprava pomoč označi za delo na črno. Najhitrejša in najcenejša je ureditev mansardnega stanovanja v hiši svojih staršev, seveda le ob predpostavki, da starši imajo hišo. Stanovanjski problem bo vse večji, ko bo teh mansard v hišah staršev zmanjkalo. Mladi sporočajo, da ne dobijo kreditov za nakup stanovanj, prvi problem je prenizka plača, drugi problem so pogodbe za določen čas. Banke vedno zahtevajo hipoteko na stanovanja, zato ni jasno zakaj so ti krediti, oziroma posojila tako tvegana. To so zavarovani krediti, ki bi bili v celoti poplačani. Jaz mislim, da bi morala država zbližati banke in tiste, ki potrebujejo stanovanjski kredit. Slovenskih bank žal nimamo več, ampak tudi ko smo jih imeli, te banke niso služile našim državljanom, ampak gospodarskemu kriminalu. Zanima me: Kaj bo minister za finance naredil, da bodo mladim odobreni stanovanjski krediti? Bi pa želela, ustni odgovor. Hvala.